Voorzitter, verplichte herkomstetikettering is een zaak van bepaalde regio's en lidstaten bij hun productmarketing, ten koste van de Europese voedingssector en interne markt, niet van bestrijding van voedselfraude. Voedselfraude bestrijd je met gelijke handhaving in de EU, effectieve inspectie, niet met overbodige, nutteloze extra bureaucratie.

Geen dubbele bureaucratie. Verplichte herkomstetikettering leidt tot buitensporige extra productiekosten voor onze Nederlandse en Europese mkb bedrijven en voedingsproducenten en vormt een enorme bureuacratische last voor ambachtelijke middenstand en ondernemers.

Onze Hollandse erwtensoep en uw pizza zullen tot meer dan 10 procent duurder worden.

Doe dit de consument niet aan. Die wil namelijk geen verplichting met deze grote prijsstijging als gevolg.